Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione in Bangladesh descrive tutti i sintomi del pessimo stato di salute delle libertà e segnala i rischi di disgregazione del paese. La repressione e l'uccisione di numerosi attivisti testimoniano la gravità del momento, e credo che non possiamo assolutamente girare la testa da un'altra parte. Il governo fa troppo poco, e questo rischia noi lo dobbiamo sottolineare rischia oggettivamente di rappresentare una copertura delle azioni criminali fatte da gruppi estremisti. Sarebbe opportuno che l'Unione europea, al di là delle parole, eserciti tutte le pressioni necessarie perché le autorità del Bangladesh intervengano con maggiore determinazione. Noi dobbiamo usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Io voglio richiamare qui la posizione espressa dal Parlamento europeo nel novembre scorso e chiedo che si faccia tutto per porre fine alla violenza e all'intimidazione verso i difensori dei diritti umani e che si ponga al centro, anche in Bangladesh, la questione dei diritti.